În calitate de membru al Delegației pentru relațiile cu Parlamentul Panafrican, cred cu tărie că Uniunea Europeană și, mai ales, dna Ashton ar trebui să ia o poziție fermă împotriva acțiunilor de intimidare și hărțuire a regimului lui Mugabe împotriva activiștilor pentru drepturile omului și să încurajeze respectarea drepturilor și libertăților publice, inclusiv libertatea de exprimare și adunare, așa cum Zimbabwe s a angajat formal pe plan internațional. Zimbabwe trebuie să își respecte angajamentele internaționale, inclusiv Carta africană a drepturilor omului și popoarelor, prin abrogarea tuturor legilor naționale contrare textelor internaționale de protecție a drepturilor omului. De asemenea, cred cu sinceritate că țările din zonă și, în primul rând, Africa de Sud ar putea să se implice în a susține revenirea la democrație și respectarea drepturilor omului în Zimbabwe.